hæstvirtur forseti varðandi þá tillögu sem kom hér síðast fram í máli háttvirts þingmanns þá held ég að þetta sé mál sem utanríkisráðherra verður að taka til mjög alvarlegrar skoðunar og reyna að ganga í sem allra fyrst svona tilboð koma ekki á hverjum degi en að því sem háttvirtur þingmaður vék að í máli sínu varðandi upplýsingar þær sem colin powell baðst afsökunar á þá er rétt að hann gerði það hann baðst afsökunar á því að hafa komið fram fyrir hönd þjóðar sinnar í þessu mikilvæga máli í öryggisráðinu með rangar upplýsingar og sagði að það hefði verið svartur blettur á sínum ferli hann var að sjálfsögðu ekki að tala um íraksstríðið almennt heldur þennan dag og þær upplýsingar sem hann hafði í farteskinu vegna þess að háttvirtur þingmaður kallaði þá eftir afstöðu íslenskra stjórnvalda í þeim efnum þá vil ég rifja upp ummæli fyrrverandi hæstvirtur forsætisráðherra halldórs ásgrímssonar sem hefur ítrekað sagt að hann telji að þessar upplýsingar hafi verið rangar og bætt því við hann telji að honum sé mjög til efs að sama ákvörðun hefði verið tekin ef réttar upplýsingar hefðu legið fyrir að hinu leytinu til vil ég taka undir ýmsilegt sem kemur fram í máli háttvirts þingmanns varðandi málefni ísraels en bæta þó við og honum meðal annars til hróss að sendiherra þessa ágæta ríkis hefur verið á ferð

ósammála og færa rök fyrir okkar sjónarmiði og gagnrýna ef svo ber undir þess vegna vil ég fagna því að það hefur verið gert meðal annars af hálfu hæstvirts utanríkisráðherra og háttvirtum þingmanni og gagnrýna þá um leið sem vildu sýna í rauninni mótmæli sín í